Het Europees Parlement gaf al in een resolutie van 15 september 2011, in de aanloop naar de VN top over niet overdraagbare aandoeningen, aan dat Europa alle belang heeft bij een omvattende aanpak en ook aanvullend moet werken op het beleid van de bevoegde overheden in de lidstaten. Wij hebben ook een gezamenlijke vergadering in het Europees Parlement georganiseerd in oktober 2010 van de diabeteswerkgroep, de hartgroep, de leden tegen kanker en de MEP groep voor niergezondheid, waarvan ik voorzitter ben, die ook het belang van een gecoördineerde actie benadrukt hebben.

En vanuit die visie betreur ik dan ook een beetje dat men hier die gezamenlijke aanpak voor een stuk loslaat en een specifieke resolutie voor diabetes heeft uitgewerkt. De toegevoegde waarde van de resolutie van vorig jaar ontgaat mij een beetje, want ook andere, niet overdraagbare ziekten, zoals hart en vaatziekten, kanker en aandoeningen van de luchtwegen worden hierdoor een beetje genegeerd. Maar ik heb natuurlijk geen problemen met de inhoud van de resolutie en wij zullen die dan ook steunen.